Doamnă Președintă, doamnă comisar, după cum știți foarte bine, România nu are dreptul de a vinde pe piața europeană carne de porc și produse din carne de porc, în schimb ni s a dat dreptul ca de anul viitor să importăm carne de porc din alte state membre și, după aceea, să o exportăm în formă prelucrată. De asemenea, în maximum un an va trebui să punem în practică reguli clare, dure și costisitoare în ceea ce privește abatorizarea. Sunt convins că fermierii români crescători de porci ar fi foarte fericiți dacă aceste reguli ar fi înlocuite cu un sistem de controale superficiale și selective sau cu niște afișe lipite în aeroporturi.